Hvala lepa vam za kompleksen odgovor, ministrica. Vem, da je na tej trasi zelo veliko teh, teh posamičnih zadev za reševanje in, in različni interesi so. Pa vseeno bi nekje, ko ste že sama nekaj za, za določene projekte, za krožišča in za vstope in za razširitve povedala. Pa vseeno nekje v vseh teh obljubah bi rad nekje časovnico, nekje končanja, končanje teh projektov. In da bi bila nekje ta cesta normalno pretočna in služila ljudem tistih območij. Hvala za odgovor.